sufre desde hace más de dos años el asedio de las fuerzas de Bachar el Asad y, desde abril, del llamado Estado Islámico. Una catástrofe humanitaria que muestra la incapacidad de la comunidad internacional para parar las matanzas y sortear el asedio a Yarmuk. Yarmuk simboliza la ausencia de un apoyo internacional a los procesos democráticos en Siria y en el resto de la región, lo que ha reforzado tanto a las dictaduras como a los grupos extremistas. Simboliza también la falta de solución para la ocupación de Palestina, que pasaría, entre otras medidas, por el cumplimiento de la Resolución de las Naciones Unidas que insta a Israel a aceptar el retorno de los refugiados palestinos. Cualquier solución debe empezar por el levantamiento del bloqueo impuesto por el régimen, la entrada de la ayuda humanitaria y el diálogo entre las milicias palestinas. La comunidad internacional y las Naciones Unidas deben cumplir sus responsabilidades. En este sentido, la Unión Europea debe asumir su responsabilidad con los refugiados que llegan de Siria a nuestras costas.